Solo cinco no lo han hecho uno de ellos es España, que ha perdido la oportunidad de aceptarlo durante su Presidencia europea, quizá condicionado por su realidad estatal.

Tenemos que contribuir y colaborar con Kosovo para que consiga su estabilidad política y social, y trabajar con ellos para que mejoren sus relaciones con Serbia, para que consoliden sus instituciones y su democracia y para su posible integración en la Unión Europea. Pido especialmente a España que reconozca la independencia de Kosovo porque así lo ha decidido su ciudadanía y así lo ha reconocido también Europa.